Liberálna ľavica sa chce obrátiť na súd, pretože vo férovom politickom procese nedokázala presadiť svoju agendu. Touto agendou však nie je ochrana žien pred násilím, je ňou snaha vnútiť členským štátom nové chápanie muža a ženy aj v tak citlivých oblastiach, ako je výchova detí a sloboda náboženstva a viery. Práve z obavy pred podobnými tlakmi slovenský parlament minulý piatok ústavnou väčšinou odmietol ratifikáciu Istanbulského dohovoru.